virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktu um rannsókn á einkavæðingu bankanna þess efnis að skipuð verði þriggja manna rannsóknarnefnd sem fari yfir það ferli sem leiddi til sölu þriggja ríkisbanka fjárfestingarbanka atvinnulífsins h f landsbanka íslands h f og búnaðarbanka íslands h f á árunum nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og þrjú ég vil byrja á því að taka fram að þessi tillaga byggir að hluta til á þingsályktunartillögu sem þórunn sveinbjarnardóttir og þrettán aðrir þingmenn samfylkingarinnar lögðu fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi haustið tvö þúsund og tíu sú tillaga náði ekki fram

innan þess ramma sem þau lög setja þessi tillaga sem ég mæli hér fyrir er að auki víðtækari þar sem hún tekur einnig til einkavæðingar fjárfestingarbanka atvinnulífsins og aukið hefur verið við þær rannsóknarspurningar sem lagt er til að rannsóknarnefndin leiti svar við í sinni vinnu í þriðja lagi er svo að geta að þessi tillaga sem ég mæli hér fyrir er borin fram af breiðari hópi þingmanna átján þingmönnum úr röðum þriggja flokka auk óháðs þingmanns og hefur því breiðari og víðtækari stuðning sem vonandi skilar sér í því að hún fái betri framgang hér í þinginu því ég tel mikilvægt að við fáum í eitt skipti fyrir öll alla söguna fram um það sem gerðist við einkavæðingu þessara þriggja banka til að við getum dregið rétta lærdóma af þessu ferli fyrir framtíðina það hefur ýmislegt gerð ritað og rætt um einkavæðingu bankanna á undanförnum árum ríkisendurskoðun gaf út skýrslu um sölu ríkisfyrirtækja á árunum nítján hundruð níutíu og átta til tvö þúsund og þrjú þar sem sala landsbankans og búnaðarbankans var reifuð tvö stærstu dagblöð landsins fréttablaðið og morgunblaðið birtu ítarlega greinarflokka um málin á sínum tíma og ritaðar hafa verið fræðigreinar um einkavæðinguna nýjasta dæmið er grein í desemberhefti tímaritsins sögu þar sem björn jón birgisson fjallar um einkavæðingu búnaðarbankans síðast en ekki síst er kafli um einkavæðingu bankanna í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis um aðdraganda og orsakir hruns fjármálakerfisins þar er varpað ljósi á ýmislegt í einkavæðingarferlinu sem orkaði tvímælis að mati höfunda sérstaklega var þó tekið fram og ítrekað í fyrsta bindi rannsóknarskýrslunnar nánar tiltekið á blaðsíðu tvö hundruð tuttugu og átta að hér væri ekki um að ræða eina heildarúttekt á einkavæðingu bankanna heldur skoðun á afmörkuðum þáttum þess eða nánar tiltekið eins og þar segir með leyfi forseta ákveðnum atriðum sem snerta undirbúning og töku ákvarðana um sölu á eignarhlutum í landsbanka íslands h f og búnaðarbanka íslands h f einkum á síðari hluta árs tvö þúsund og tvö ekki er gerð sams konar úttekt á einkavæðingarferli fjárfestingarbanka atvinnulífsins í rannsóknarskýrslunni og ýmsar mikilvægar spurningar sitja eftir við lestur skýrslunnar eins og fram kemur greinargerð með tillögunni virðulegi forseti þær ályktanir sem draga má af skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og áður birtum gögnum um einkavæðingu bankanna eru í fyrsta lagi að mjög hafi skort á vandaða stefnumótun af hendi stjórnvalda þar með talin löggjafans um markmið og viðmið varðandi framkvæmd einkavæðingarinnar í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis segir með leyfi forseta að stjórnvöld hafi frá og með áliðnu sumri tvö þúsund og tvö í vaxandi mæli látið pólitísk markmið um að ljúka einkavæðingu bankanna sem slíkri hafa forgang gagnvart þeim faglegu markmiðum sem áður höfðu verið sett fram og gengið hafi verið út frá í söluferlinu fram að þeim tíma í öðru lagi er sú ályktun augljós af lestri skýrslunnar að einkavæðingarferlið hafi verið ófaglegt og handahófskennt þar sem áðurkynntum forsendum var vikið til hliðar til að þjóna pólitískum markmiðum ný viðmið voru sett varðandi val á kaupendum og látin ráða önnur heldur en þau sem kynnt höfðu verið til sögunnar fyrir fram mikilvægir áhrifaþættir svo sem um að erlendur fjárfestir skyldi eiga aðild að kaupendahópnum og að það teldist kaupendum sérstaklega til tekna ef kaupverð væri greitt með erlendum gjaldeyri

metrana í þessu ferli þær forsendur voru notaðar sem eftiráskýringar á vali viðkomandi aðila en voru ekki kynntar fyrir fram sem forsendur enn má nefna að vikið var frá viðmiðum framkvæmdanefndar um einkavæðingu um dreift eignarhald skilningi og mati á kjölfestufjárfestum sem ættu að hafa reynslu og þekkingu af fjármálaþjónustu var vikið til hliðar og sömuleiðis um mikilvægi erlendra þátttakenda í kaupendahópnum ýmislegt er þó óljóst og órannsakað um einkavæðingarferlið þó málsatvik í því ferli hlutverk erlendra ráðgjafa og fjárfesta í ferlinu ábyrgð einstaklinga ráðherra og annarra sem báru hita og þunga af þeirri atburðarás sem endaði með sölu bankanna er það reifað í á fjórða tug rannsóknarspurninga sem birtar eru í greinargerð með tillögunni rannsóknin er nánar afmörkuð í tillögunni með þeim hætti sem ég vil nú fara yfir nokkrum orðum í þingsályktunartillögunni er lagt til að skipuð verði rannsóknarnefnd sem taki meðal annars til umfjöllunar þá stefnu og viðmið sem lágu til grundvallar einkavæðingu bankanna og að hve miklu leyti þeim var fylgt í ákvarðanatöku og framkvæmd einkavæðingarinnar nefndin upplýsi nánar um undirbúning og framkvæmd á sölu eignarhluta ríkisins í umræddum bönkum

nefndin fjalli jafnframt um samningagerðina við kaupendur bankanna mat á eignum bankanna og að hve miklu leyti það samrýmdist söluverði þeirra efndir samninga og undanþágur frá ákvæðum þeirra þar með talið afslætti frá kaupverði þá verði fjallað um eftirlit og ábyrgð með framfylgd kaupsamninganna eitt meginmarkmið rannsóknar af þessu tagi hlýtur að vera að læra af reynslunni bæði okkar eigin og annarra því leggjum við til flutningsmenn tillögunnar að gerður verði samanburður á einkavæðingu íslensku bankanna og fjármálafyrirtækja í nágrannalöndunum hvernig hafa aðrar vestrænar þjóðir staðið að sölu fjármálafyrirtækja hvað má af þeim læra af mistökum sem hér voru gerð þegar og ef kemur að sölu á eignarhlutum ríkisins í viðskiptabönkum í framtíðinni það er ekki síst í ljósi þessa sem mikilvægt er

löggjafans um þá leið sem farin verður við þá sölu einmitt í þessu efni varðandi leiðsögn löggjafans og stjórnvalda yfir höfuð er óhætt að segja að sporin hræði svo um muni því óhætt er að segja að leitun er að svo fátæklegri leiðsögn frá þjóðþinginu í jafn afdrifaríku máli og þeirri sem gefin var um einkavæðingu bankanna er þar að finna átakanlegt dæmi um þá niðurlægingu sem alþingi mátti þola af hendi framkvæmdarvaldsins síðasta áratuginn fyrir hrun meiri hluti alþingis lagði ekkert til málanna varðandi markmið forsendur aðferðafræði eða verklagsreglur varðandi einkavæðingu bankanna lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem heimilaði söluna á landsbankanum lög númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sjö innihélt aðeins eitt efnisákvæði og orðaðist svo með leyfi forseta heimilt er að selja hlutafé ríkissjóðs í landsbanka íslands h f og búnaðarbanka íslands h f punktur basta málið dautt ekki orð um hvaða markmiðum einkavæðingunni væri ætlað að ná hvort stefna ætti að dreifðu eignarhaldi eða ekki hvort selja ætti bankana saman eða sitt í hvoru lagi hvort stefna ætti að sölu til kjölfestufjárfesta og ef svo er af hverju hvort stefnt væri að innlendu eða erlendu eignarhaldi og svo framvegis meiri hluti efnahags og viðskiptanefndar á þessum tíma lagði engar breytingartillögur fram lagði til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt og afsalaði sér í reynd öllu hlutverki í stefnumótun og ákvarðanatöku í þessu afdrifaríka máli þingið veitti þannig galopna heimild til framkvæmdarvaldsins varðandi tilhögun einkavæðingarinnar það er óneitanlega þyngra en tárum taki að rifja upp þessa sögu nú í ljósi þess sem síðar gerist en þetta hefur örugglega verið hversdagsleg afgreiðsla mála á þessum tíma þingið sat einfaldlega og stóð eins og ríkisstjórnarmeirihlutanum hentaði hverju sinni það var ekki til siðs að skoða stjórnarfrumvörp með gagnrýnum gleraugum virðulegi forseti tilgangur þessarar þingsályktunartillögu er að leiða fram sannleikann varðandi einkavæðingu bankanna í eitt skipti fyrir öll tryggja að sagan öll verði sögð og almenningi aðgengileg á einum stað um alla framtíð efnislegt markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á atburðarásina við sölu bankanna þriggja svo ljóst sé hvar í stjórnkerfinu hvenær og hvers vegna veigamiklar ákvarðanir í því ferli voru teknar og hverjir báru á þeim ábyrgð aðeins þannig má draga réttan lærdóm af eru umdeilda söluferli og byggja á þeim lærdómi við setningu laga og reglna um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum síðar meir markmiðið er ekki að draga einstaklinga til refsiábyrgðar eins og því miður hefur verið mest áberandi í umræðunni um þau mál sem leiddu til bankahrunsins

svo við höfum sem réttasta mynd af stefnumótun og ákvarðanatöku í því ferli virðulegi forseti í greinargerð tillögunnar er svo sem fyrr segir birtur langur listi yfir rannsóknarspurningar sem flutningsmenn leggja til að rannsóknarnefndin leiti svara við í sinni vinnu þetta er á fjórða tug spurninga sem lúta að einkavæðingarferlinu sem slíku ábyrgð og aðkomu einstakra ráðherra atriðum sem tengjast sölu hvers banka fyrir sig samningagerð og eftirliti með framfylgd samninganna um kaup bankanna auk spurninga sem tengjast alþjóðlegum samanburði ábendingum um hvernig megi standa betur að sölu ríkisfyrirtækja í framtíðinni og svo framvegis ég vísa í greinargerðina að öðru leyti varðandi einstakar spurningar en legg bara áherslu á það að tíminn skiptir hér máli ég tel því afar brýnt að tillagan fái skjótan og góðan framgang hér í þinginu ekki síst í ljósi þess sem áður var sagt um fyrirhugaða sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum í náinni framtíð

ásamt þeim samantektum og úttektum sem efni ákveður að vinna í þágu þessarar rannsóknar í dag er tuttugasti og áttunda febrúar því mikilvægt að tillagan fái skjóta og góða meðferð í viðeigandi nefnd sem væntanlega verður stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þingsins